Ezzel ugyanis elvész az a szolidaritás, ami ma is még tulajdonképpen hiányos, amely egyébként a városok, a nagyvárosok, a jól teljesítő nagyvárosok és a leszakadó, elszegényedő vidékek között lenne igazán észszerű. Ebben a mostani futamban viszont kiemelten meghatározó és új elemként jelenik meg már a bizottsági javaslatban is az okos falvak, illetve a smart technológiáknak a témaköre. Ezeket az eszközöket ez a jelentés tovább erősíti. Az okos falvak sikeres kivitelezése és a vidéki területek hatékony fejlesztése érdekében az kell, hogy a rendelkezésre álló források össze legyenek kötve. Egy integrált, több alapból finanszírozott és beruházásösztönző megközelítés szükséges, olyan második pillérre van szükségünk tehát a közös mezőgazdasági politikán belül, amely össze van kötve a többi vidéket is érintő alappal.